eru fleiri heldur en sá sem hér stendur töluvert fleiri þeir nema nú þúsundum þannig að ég ætla mér ekki að svara fyrir skoðanir alls þess fólks en hins vegar er það skoðun mín að eins og ég reyndar fór að töluverðu leyti yfir í ræðunni að við getum ekki sleppt því að taka tillit á þess sem við höfum séð í millitíðinni og taka mið af því þannig að þegar spurt er vill framsóknarflokkurinn þetta stjórnlagaþing já eða nei geri ég ráð fyrir að háttvirtur þingmaður eigi við vill framsóknarflokkurinn óbreytt lagafrumvarp algjörlega óbreytt ég hugsa að svarið við því hljóti að vera hvað mig varðar að minnsta kosti nei að við hljótum að vilja læra af reynslunni og betrumbæta þetta því ef við færum aftur sömu leið er þá ekki